à rendre punissables des infractions liées à la traite des êtres humains, à des fins d'exploitation de leur travail ou d'exploitation sexuelle. Une proposition de directive visant à renforcer la lutte contre la traite et la protection des victimes, ainsi qu'une deuxième proposition de directive relative à l'exploitation et aux abus sexuels concernant les enfants et à la pédopornographie sont en train d'être examinées au sein des institutions de l'Union. Ces propositions visent notamment à ce que des mesures spécifiques d'assistance, d'aide, de protection soient offertes aux enfants victimes de la traite des êtres humains. Elles contiennent aussi des dispositions visant à une meilleure poursuite des actes commis en dehors du territoire des États membres, ainsi que de règles en vue de la prévention de ces infractions. Sur la base du programme de Stockholm, une attention spécifique est accordée aux enfants en situation de particulière vulnérabilité, notamment les enfants victimes de l'exploitation et d'abus à caractère sexuel, ainsi que les enfants victimes de la traite et les mineurs non accompagnés. Dans le contexte de la politique d'immigration de l'Union, il faut aussi ajouter que la Commission a adopté un plan d'action pour les mineurs non accompagnés, qui propose une approche commune basée sur le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, et en recensant de grands volets d'action tels que la prévention, l'accueil, la recherche de solutions durables. Suite à ce plan d'action, le Conseil, dans ses conclusions sur les mineurs non accompagnés, adoptées en juin 2010, a décidé de demander aux États membres de renforcer les mesures concernant les mineurs non accompagnés qui sont victimes de la traite des êtres humains, en les confiant aux autorités compétentes dans l'État membre où ils se trouvent. Comme il est difficile, à l'heure actuelle, d'estimer le nombre exact de personnes qui sont victimes de la traite des êtres humains à l'intérieur de l'Union, ou sont introduites illégalement sur son territoire dans le cadre de la traite des êtres humains, et avec le but de fournir à l'Union européenne des statistiques objectives, fiables, comparables et actuelles, le Conseil a adopté, dans ses conclusions de juin 2009, la mise en place au sein de l'Union, d'un réseau informel de rapporteurs nationaux ou de mécanismes équivalents dans le domaine de la traite humains. Ce réseau, qui devrait servir de forum pour l'échange d'expériences et de meilleures pratiques dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la traite des êtres humains à l'échelle européenne, a été créé.

Concernant la partie de la question qui fait référence à un État membre spécifique, il n'appartient pas au Conseil de se prononcer sur des cas individuels.